Und gerade Sie in der schwedischen Ratspräsidentschaft könnten doch da ein leuchtendes Vorbild sein und uns dann wirklich erzählen, wie es gelaufen sein wird bei dem für das europäische Projekt sehr unwürdigen Postenschacher um die Top Positionen und auch da könnte Herr Barroso vorangehen bei der Benennung der Kommissare. Deutschland und Österreich liefern da ein Negativbeispiel, aber andere leider auch. Qualifizierte Leute sitzen hier im Saal, haben aber keine Zugangschancen.